Monsieur le Président, que l'Union européenne agisse pour doter notre continent d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des réseaux numériques, c'est une bonne chose. Ce serait une meilleure chose encore si cela aboutissait à une propriété publique européenne de ces infrastructures et si leur exploitation passait par de grands services publics européens du transport, de l'énergie et des réseaux numériques, garantissant ainsi davantage de sécurité et davantage de respect de l'argent public. Il est temps d'en finir avec une concurrence qui, si elle permet à une minorité de prélever de justes profits, est source de gâchis, d'inefficacité, d'inégalités territoriales, de corruption, de prix exorbitants payés par les usagers, devenus clients malgré eux. Savez vous que grâce à votre dogme de la concurrence, une part non négligeable des camions qui circulent en Europe le font à vide?

Si l'Europe veut entrer dans le vingt et unième siècle et non revenir au dix neuvième siècle, il faut dire non à la concurrence stérile et oui à la coopération, à la complémentarité. Le système de financement de ces infrastructures nécessaires que vous nous présentez aujourd'hui est digne des usines à gaz qui conduisent aux crises. Pour résumer, on socialise les risques et on privatise les profits pour la plus grande joie des fonds de pension et autres fonds financiers nuisibles.

Une telle solution nous permettrait de desserrer un peu le nœud coulant avec lequel les marchés financiers étranglent la démocratie européenne.